virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um líkantilraunir vegna stórskipabryggju í vestmannaeyjum meðflutningsmenn eru háttvirtir þingmenn lúðvík bergvinsson guðni ágústsson kjartan ólafsson björk guðjónsdóttir grétar mar jónsson og bjarni harðarson alþingi ályktar að fela samgönguráðherra að láta nú þegar hefjast handa um líkantilraunir í líkanstöð siglingastofnunar til að undirbúa gerð stórskipabryggju í vestmannaeyjum innsiglingaleiðinni inn í vestmannaeyjahöfn en þessi þrjú svæði hafa verið til umfjöllunar hjá hafnarstjórn vestmannaeyja mikilvægt er að reikna með að minnsta kosti tveggja skipa viðleguplássi eða um fimm hundruð m kanti þetta er ákaflega brýnt mál í hnotskurn vegna þess að breytingar eru að verða á flutningaskipum landsins og á næstu árum má reikna fyllilega með því að til komi skip sem mundi ekki geta lagst að bryggju í vestmannaeyjum vestmannaeyjar eru stærsta útflutningshöfn landsins utan reykjavíkur vestmannaeyjar eru fyrst og fremst útflutningshöfn eins og ég segi að á næstu árum verða þær breytingar á flutningaskipaflota íslendinga að skipin munu stækka og þess vegna kann þessi vandi að koma upp það eru skip á ferðinni á öllum tímum sólarhrings til og frá eyjum vestmannaeyjar sem eru með um tíu prósent af öllum afla landsins og það gengur ekki að þær yrðu hreinlega úr leik í útflutningsdæmi landsins það segir sig sjálft þannig að þetta er brýnt verkefni nauðsynlegt og full rök fyrir því auk flutningaskipanna er mjög vaxandi umferð stærstu farþegaskipa heims til íslands og mikilvægt að þriðji mest sótti ferðamannastaður landsins um áratugaskeið hafi alla möguleika á þeim vettvangi og til þess þarf auðvitað að bæta úr aðstöðu á stórskipasvæðum það er bæði mikil tekjuöflun fyrir vestmannaeyjahöfn og það yrði jafnframt mikil búbót fyrir ferðaþjónustu í vestmannaeyjum á umræddum þremur valkostum en mikilvægt er að mati flutningsmanna að öll hönnun og líkantilraunir miði að minnsta kosti við tveggja skipa stórskipakant mikilvægt er að hraða líkantilraunum eins og kostur er því vinda þarf bráðan bug að því að byggja upp stórskipakant í vestmannaeyjum stórskipakantur utan eiðis norðan hafnarsvæðið sé þar ekki eins auðvelt stórskipakantur við lönguna í vestmannaeyjahöfn yrði við þröngar aðstæður og gæfi ekki mikið svigrúm til mannvirkjagerðar á landi auk þess að mikil höfuðsynd yrði að byggja að sjálfri löngunni sem er náttúruparadís í sjálfri vestmannaeyjahöfn og magnað útivistarsvæði framtíðarinnar þar er nú eini staðurinn sem hafið kyssir rætur heimakletts innan hafnar engu að síður er þetta valkostur sem þarf að kanna og skynsemin verður að ráða auðvitað þyrfti um leið ef könnuð er aðstaða við stórskipalægi við lönguna að gera sams konar úttekt við nausthamarsbryggju því það gæti ekki verið nema eitt stórskipalægi undir löngunni og þá verður hitt að vera við nausthamarsbryggju gegnt löngunni miklir möguleikar eru á efnistöku í brimvarnar og hafnargarða en reikna má með að að minnsta kosti fimm hundruð þúsund rúmmetra þurfi í garða hvort sem er utan eiðis eða til móts við ystaklett ég bendi á að fimm hundruð þúsund rúmmetrar í garða eru um það bil einn þriðji af því sem menn eru að setja í flóðvarnargarða snjóflóðagarða bæði á austfjörðum og vestfjörðum þannig að þetta eru ekki tölur sem eiga að valda því að mönnum bregði í brún þetta eru einfaldlega það magn sem má reikna með og sem betur fer er það mjög aðgengilegt í vestmannaeyjum möguleikarnir á efnistöku eru austur á urðum í nýja hrauninu vestur á skönsum undir klifi og svo sjálf hrauntungan sem teygir sig inn í miðjan vestmannaeyjabæ um tuttugu m þykk og þekur á þeirri þykktargráðu um níutíu og þrjú þúsund fermetra um einn komma þrjár milljónir rúmmetrar af mikið til massífu bergi sem auðvelt væri að sprengja en þessi möguleiki hefur ekki verið ræddur hingað til þarna liggur mikið verðmæti bundið og örstutt að flytja það hvort sem er austur á skansfjöru eða norður fyrir eiði um tvö hundruð fimmtíu stór flutningaskip og farþegaskip koma til vestmannaeyja á ári þannig að er brýnt að þessir hlutir gangi fyrir sig og menn sitji ekki uppi með það að þessi skipafloti geti ekki athafnað sig í vestmannaeyjahöfn til að sækja þangað verðmæta útflutningsvöru komur það er mikilvægt í þessari öflugu verstöð landsins og þeirri sem skilar mestu hráefni utan reykjavíkur að mikilvægt sé að meta nú þegar valkostinn á að áætla kostnað við þá allar tafir geta skapað mikið vandamál og nú þegar hefur vestmannaeyjabær ráð fyrir fjármagni af sinni hálfu í verkefnið það sýnir líka að tungan sem þetta verkefni kallar á að unnið sé af festu og einurð það er svigrúm í líkanastofnun siglingastofnunar að ganga til þessara verka og verkefna og koma því á hreint hvað er fýsilegast hvað það kostar og þá er hægt að hnýta upp verkefnið og engin ástæða til að hanga neitt yfir því nema síður sé virðulegi forseti að lokinni umræðu legg ég til að málinu verði vísað til samgöngunefndar háttvirtur alþingis